Szeretettel érdeklődöm, hogy nem gondolják e, hogy van valami hihetetlenül bizarr abban, ami itt történik? A sok millió európai ember tragédiáját okozó pénzügyi és gazdasági válságról, illetőleg Európa jövőjéről tartunk egy rendkívül fontosnak tűnő vitát és a közel 800 képviselőből szokás szerint mintegy negyvenen vannak itt.